Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, lei che rappresenta un governo socialista ed è alla Presidenza del Consiglio ha un'occasione storica. Come ha sentito, questo Parlamento è tutto favorevole all'idea che il Consiglio decida, usando la clausola passerella all'unanimità di votare d'ora in poi sulle materie fiscali a maggioranza, elemento essenziale perché si possano prendere delle decisioni sulle quali tutti, come vede, persino l'estrema destra, in larga parte concordiamo, almeno tutti quelli che pensano di restare all'interno dell'Unione europea. Quindi io le suggerisco veramente di cogliere questa occasione e di darci un segnale che esistono anche governi in Europa capaci di modificare il corso della realtà nel Consiglio e non solo nel Parlamento. Signor Commissario Moscovici, io credo che Lei abbia toccato molti punti importanti e che noi assolutamente condividiamo.